hæstvirtur forseti fyrst í sambandi við það sem háttvirtur þingmaður sagði í lokin þá er það bara skýrt mál að við berum ekki ábyrgð við þurfum ekki að afhenda þessum fyrirtækjum neina mengunarkvóta til framtíðar ef þeir geta ekki aflað sér þeirra sjálfir þá verður ekkert um það að ræða að það verði fjárfest hér

að tala um í dag hvað varðar stjórnsýslumál þá er það þannig að við höfum lagt mikla áherslu á að að sé hægt að tryggja snurðulausa yfirfærslu á þeim verkefnum sem þarna er um að ræða og til framtíðar litið er ekki ólíklegt að málaflokkar færist yfir til fagráðuneyta en það er ekki þannig að það muni gerast allt saman núna í einum hvelli heldur má alveg reikna með því að það liði einhverjir mánuðir þangað til þau máli skýrast og þá verður hægt að hafa þetta með þeim hætti sem er eðlilegast samkvæmt íslenskri stjórnsýslu það má til dæmis taka það fram að sýslumannsembættið flyst nú þegar um áramót svið

þarf ekki að hafa neinar áhyggjur af því að þetta verði neitt vandamál og ég held að það